Veertig jaar geleden was het een begroting die alleen maar administratieve uitgaven behelsde.

En dus moeten wij naar een doorbraak. Wij hebben gezorgd voor een voorlopige deblokkering.

Want de problemen zijn niet opgelost. Wij hebben de taak ervoor te zorgen dat er transparantie en democratische controle is op de begroting van de Raad en ook op de begroting van ons eigen Parlement. En dus ben ik het eens met alle sprekers, de rapporteur, de sprekers van de fracties, die duidelijk hebben gezegd kijk, dit is een schot voor de boeg, bij de volgende kwijtingsoefening met de Raad moeten wij een stap verder gaan.